Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Pomimo dużych bogactw naturalnych Sudan Południowy najmłodsze i jedno z najsłabiej rozwiniętych państw świata staje w obliczu narastającego kryzysu humanitarnego i niestabilności.

Sudan Południowy na mapie świata określającej wysokość zagrożenia kryzysem humanitarnym znajduje się w samej czołówce. Dlatego bardzo miło było usłyszeć od Pana o działaniach, które zostaną podjęte. Mam nadzieję, że będą bardzo szybko wprowadzane w życie, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia z następną katastrofą humanitarną na międzynarodową skalę. Należy podjąć kroki mające na celu natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, któremu muszą towarzyszyć pokojowe konsultacje polityczne.